Într adevăr, ce pot face europenii atunci când o majoritate dintr o țară devine tiranică, destituindu i, în disprețul Constituției, pe Ombudsman, pe șefii camerelor și pe șeful statului în doar trei zile? Cum să reacționez atunci când Parlamentul de la București solicită Curții Constituționale să se pronunțe în 24 de ore asupra suspendării președintelui? Ce pot spune atunci când deputații români din majoritate depun plângeri penale împotriva unor deputați europeni pentru critici la adresa guvernului de acasă? Cum să reacționez atunci când cetățenilor din România, care muncesc sau studiază într unul din celelalte 26 de state membre, li se contestă dreptul de vot? Nu e absurd ca un politician să considere că lista electorală trebuie stabilită după consultarea cetățenilor și nu înainte? Întrebări de acest fel au preocupat în iulie și august întreaga opinie publică europeană. Comisia a intervenit prompt, în sprijinul acelor instituții din România care puteau să blocheze deriva majorității și trebuie, de aceea, să îi mulțumim. O fac și eu, în numele acelor cetățeni români care nu consideră că identitatea europeană ar fi o povară, ci, dimpotrivă, văd în ea o îmbogățire a identității naționale. Nu e și lectura pe care o face Victor Ponta, premierul român. Acuzat de plagiat de către universitatea care i a conferit un titlu de doctor acum un deceniu, domnul Ponta nu a avut curajul de a veni azi aici pentru a explica de ce nu a răspuns tuturor solicitărilor Comisiei Europene. A preferat ca, de la București, să critice Comisia pe acel ton naționalist și populist care este, cum spunea azi dimineață președintele Barroso, o negare a Europei. Un asemenea politician reprezintă trecutul, nu prezentul. Îi cer, de aceea, demisia.